Señora Presidenta, señora Vicepresidenta de la Comisión Alta Representante, Señorías, a pesar de la crisis financiera, creo que no hay que olvidar que el proyecto de construcción europea es un proyecto basado en valores la paz, la comprensión, la concordia, la reconciliación y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, que están inscritos en el código genético de la Unión Europea. Y no solo en el código genético de la Unión Europea, sino también en el articulado del Tratado de Lisboa y en la Carta de los Derechos Fundamentales. Dentro de las instituciones, seguramente el Parlamento Europeo es la institución más comprometida con la defensa de los derechos y libertades fundamentales y tiene un compromiso indeclinable e inderogable con la causa de los derechos humanos, que no se tienen que predicar de una región, de un país, de un continente, sino que tienen que tener un carácter planetario o universal. Por eso, el Parlamento Europeo ha asignado a un Vicepresidente el seguimiento de los derechos humanos tiene un órgano, que es la Subcomisión de Derechos Humanos en el ámbito de la Comisión de Asuntos Exteriores ha creado un nuevo grupo de trabajo sobre democracia y observación electoral, y, siempre, en los órdenes del día de sus trabajos, hay un capítulo dedicado a resoluciones tendentes a la defensa de los derechos humanos. Evidentemente, el Parlamento Europeo se ha venido distinguiendo en el otorgamiento del Premio Sájarov a la libertad de conciencia, que es un premio fundado, como es sabido, por una persona que dejó un legado en favor de la paz, del respeto, de la tolerancia y de la convivencia pacífica entre los pueblos. En este contexto, señora Presidenta, me es grato presentar este informe que, bajo la forma de recomendaciones, se refiere a la designación del Representante Especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, y quisiera agradecer los trabajos previos hechos por los miembros de mi grupo político y también la labor y el apoyo brindado por el resto de los grupos políticos. Un aspecto importante, señora Alta Representante, es el que se refiere al mandato de este Representante Especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos. Tiene que trabajar en favor del fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho, de la justicia internacional y del Derecho humanitario, en favor de la abolición de la pena de muerte, en todo aquello que se refiera a actividades dirigidas a defender la causa de los defensores de los derechos humanos, la lucha contra la tortura y la impunidad, la defensa de los derechos de las mujeres, la protección infantil y el derecho de las minorías, la paz y la seguridad y, por supuesto, el rechazo a cualquier forma de discriminación. Este Representante Especial de la Unión Europea deberá colaborar muy directamente con este Parlamento y con otras instancias internacionales y tendrá que actuar en un contexto de visibilidad, flexibilidad y coherencia con los antecedentes, señora Presidenta, a los que me he referido al inicio de esta intervención. Y tendrá que ser una persona que tenga una experiencia dilatada, una capacidad probada, un prestigio internacional y, desde luego, un currículo suficiente en el ámbito de los derechos humanos. Es evidente, señora Presidenta, señora Alta Representante, que este Parlamento no pretende sustraer el ámbito de decisión para la designación de esta persona, ya que la propuesta corresponde a la Alta Representante, quien la eleva al Consejo. Pero, en este contexto, sí me gustaría subrayar la importancia particular que tiene este nombramiento y el deseo, señora Alta Representante, de que, sobre la base de la confianza y del mandato que va a suponer la resolución que va a aprobar el Parlamento Europeo, acierte usted en la designación de esta persona, que va a tener una enorme visibilidad en defensa de esta causa que, para este Parlamento como le decía supone e implica